Mianowicie rozmawialiśmy o projekcie obywatelskim wniesionym do Sejmu, którego większość posłów nie znała, bo, o ile wiem, nie został on przetłumaczony na żaden inny język oprócz polskiego, więc większość posłów, która tutaj wypowiadała się nie na temat edukacji seksualnej w ogóle, tylko na temat tego prawa, nie miała zielonego pojęcia, o czym mówi. Można się tylko dziwić, że to tylko bezwarunkowy refleks, który zawsze wywoływany jest wtedy, kiedy mówi się, że można rząd polski krytykować, bo coś się państwu wydaje, że opierając się na fałszywych informacjach, można tego rodzaju krytykę przeprowadzać.